herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vopnalögum númer sextán frá tuttugasta og fimmta mars nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum sem flutt er af allsherjarnefnd tildrög þessa frumvarps eru þau að þótt hefur skorta í vopnalög heimild til þess að innheimta gjöld fyrir námskeið

frá því að segja að námskeið þessi hafa verið haldin á ábyrgð ríkislögreglustjóra sem hefur falið umhverfisstofnun að framkvæma þetta á undanförnum árum og eru málin í þeim farvegi en samkvæmt ábendingum sem borist hafa allsherjarnefnd hefur gjaldtökuheimildin ekki verið fullnægjandi og hefur nefndin því tekið sig saman og er um það full samstaða innan nefndarinnar að flytja þessa breytingu nú á þessu septemberþingi til þess að unnt verði að innheimta gjöldin á námskeiðum sem nú fara í hönd

er einfalt í sniðum og felur það einfaldlega í sér að kostnaður vegna námskeiða og prófa greiðist með gjaldi sem ráðherra ákveður að fengnum tillögum ríkislögreglustjóra og síðan er kveðið á um hvaða ráðherra skuli í reglugerð ákveða námskeiðs og prófgjöld í ákvæðum um þessi námskeið í meðförum nefndarinnar hefur komið fram að gjöld þessi eru að sjálfsögðu þjónustugjöld og lúta reglum um þjónustugjöld að því leyti að einungis er heimilt að innheimta gjöld sem nemur þeim kostnaði sem stafar af því að halda námskeiðin þannig að gjaldtakan fer ekki umfram það sem nauðsynlegt er til þess námskeiðshaldinu þar sem málið hefur þegar komið til umfjöllunar í allsherjarnefnd og er flutt af nefndinni tel ég óþarfa að málið gangi til nefndar að lokinni fyrstu umræðu og legg því til að málið fari beint